Kérdezném az illetékes Biztos urat, hogy hogy áll most az európai emberek internetes adatforgalmának a titkosszolgálati megfigyelése? Merthogy Nagy képviselőtársam itt felsorolta, hogy micsoda törvényen kívüli emberek használhatják az internetet.

azok a titkosszolgálatok, amelyek mindenféle emberi jogi alapelvvel és szabállyal szembemenve az Egyesült Államokban, illetőleg az úgynevezett öt szem művelet keretében ugye Egyesült Államok, Anglia és másik három ország együtt figyelte az európai polgároknak is a teljes internetes adatforgalmát, többek között levelezését. Ezzel kapcsolatban közel egy éve elfogadott az Európai Parlament egy jelentést is. Szíveskedjen tájékoztatni a Parlamentet Biztos úr arról, hogy hogy áll most a helyzet. Figyeli e még az Egyesült Államok és figyeli e még vele együtt Anglia titkosszolgálata jogellenes módon az európai polgárok internetes adatforgalmát és levelezését.